Seveda, župani Novega mesta in Bele krajine so dobili dopis, da ministrstvo zavrača projekt z utemeljitvijo, da omenjeni projekt kljub jasnim izhodiščem strateških dokumentih za razvoj prometa in prometne infrastrukture trenutno nima nosilca, zato so načrtovane aktivnosti, ki so bile dogovorjene s protokolom o načrtovanju izgradnji južnega dela tretje razvojne osi dne šestega desetega dva tisoč sedemnajst, v fazi mirovanja. Moram reči, da je to za jugovzhodno regijo popolnoma nedopustno. Res je, da so bili Korošci glasni, Belokranjci ponavadi niso. Zato vas sprašujem, ali je že izdelana študija možnih scenarijev izgradnje nove cestne povezave na koridorju južnega dela tretje razvojne osi, se pravi odsek Maline, Metlika in Maline-Črnomelj-Vinica, in ali je izdelan terminski plan priprave in izvedbe projektne dokumentacije za prioritetne odseke Maline pa mednarodni mejni prehod Metlika in Črnomelj jug. Če ne, zakaj ne? In, katere ukrepe boste sprejeli, da bo terminski plan sprejet v letu dva tisoč devetnajst. Imamo pa še zelo malo časa, ker se leto izteka. Kdaj boste naročili izdelavo državnega prostorskega načrta za prostorsko umestitev cestne povezave Črnomelj jug -Vinica stično točko na meji pri Vinici? In nenazadnje, ali se zavedate, da je Bela krajina skrajno neprimerno cesto visokega tveganja čez Gorjance. Ali pa po Partizanki popolnoma odrezana od preostalega dela Slovenije, kar onemogoča njen razvoj in investicije in posledično sili mlade, da se izseljujejo v večja in bolj dostopna mesta. Hvala za vaše odgovore. Hvala, gospa poslanka. Gospa ministrica, izvolite.